Señor Presidente, como ya he expuesto en esta casa con anterioridad, se estima que el blanqueo de capitales representa un importe de unos 330000millones de euros. Para hacernos una idea, representa el producto interior bruto de países del tamaño e importancia de Malasia, Chile o Finlandia. En mi calidad de ponente de opinión, he tratado de destacar algunos puntos que, dada la desgraciada realidad que nos ha tocado vivir en España con el terrorismo, hemos tenido y tenemos muy presentes —lo digo en el aniversario de la terrible masacre del 11 de marzo en mi ciudad, Madrid, en